Pane předsedající, stalo se takovým zvykem, musím říci špatným zvykem v tomto Parlamentu, že se vyjadřuje neustále k věcem, které nejsou v jeho kompetenci nebo vůbec v kompetenci EU, a to je přesně případ této zprávy o modernizaci výuky. Já samozřejmě mohu souhlasit s mnohými částmi této zprávy, s tím, že klade důraz na digitalizaci, na tzv. znalostní společnost nebo na úlohu vědeckých a technických předmětů ve výuce, ale o to přeci nejde. Jde o to, že výuka nebo politika vzdělávání a vyučování není kompetencí EU, ale kompetencí členských států. Ty určují strukturu vzdělávání a požadavky, které jsou kladeny na vzdělávání. EU může samozřejmě přispět organizací a spolufinancováním různých výměnných programů, jako je třeba ERASMUS, ale neorganizuje výuku, a proto bychom neměli překračovat tyto hranice, jakkoli chápu, že někteří kolegové si těmito zprávami vylepšují parlamentní statistiku. Já jsem proto pro tuto zprávu nehlasoval a zdržel jsem se hlasování.